Hvala za besedo. Najprej bi želel reči, no, da jaz osebno nisem nobenemu interesu podlegel, ker na tem zakonu nisem delal, nisem strokovnih rešitev delal, tako da, v tem delu mislim samo pojasnilo, no. Kar pa se tiče vprašanja, gospoda magistra Širclja, pa sledeče, a ne. Ocena, ki je bila narejena na osnovi, vloženega amandmaja SDS, je sledeča, Obstoječih subjektov javnega interesa v registru agencije je oseminšestdeset. Po kriterijih, ki jih je, in po definiciji , po besedilu, ki, je bil v prvotnem amandmaju vložen, bi to število naraslo na preko tristo zavezancev, med drugim tudi mikrodružbe. Tukaj sicer. Tudi mikrodružbe, a ne. Ta ocena zdaj, bi rekel, jo je treba vzet z določeno rezervo, ker podjetij z večinsko lastniško udeležbo občin je agencija ocenjevala, vendar, možno, da je celo nekaj več, ampak to, kar je agencija ocenila, je to en. Po ureditvi, amandmiranega amandmaja pa bi v v ta režim, subjekt javnega interesa skupaj, tudi preliminarna ocena, okvirna ocena, zapadlo sto štiriinpetdeset gospodarskih subjektov. Od tega se je obstoječa številka oseminšestdeset poveča za šestinštirideset, družbe v večinski lasti države in pa najmanj štirideset družb še v večinski lasti občin .. Na diskusijo gospoda Jelinčiča Plemenitega pa vseeno mogoče nekoliko olajšanje. Vseeno je treba poudariti, da v primeru tega zakona velja sistem kazni še po tako zvanem starem režimu, kar pomeni, da bo začetek obveznosti za plačilo denarne kazni začel teči z dnem izreka sodbe Evropskega sodišča. Ne glede na to zamudo kazni ne bo potrebno še plačevati, če bo zakonodaja uveljavljena do izreka sodbe. Zato je nujno, da se določbe evropske direktive prenesejo, a ne. Tako dramatičnih posledic, kot ste jih pa vi gospod poslanec predstavil, pa v primeru tega zakona ne bo. Hvala lepa.